Madame la Présidente, Monsieur le Vice Président exécutif, Monsieur le Ministre, Mairead McGuinness l'a rappelé lors de son audition vendredi dernier le scandale Wirecard est une affaire intolérable de fraude et un échec de notre modèle de supervision. Il est insupportable que Wirecard ait été protégée pendant de si longues années, malgré les questions posées par des journalistes d'investigation, par des lanceurs d'alerte et même par des investisseurs.

Réformer la gouvernance des autorités européennes de supervision pour renforcer leur indépendance vis à vis des superviseurs nationaux est l'une des demandes concrètes du Parlement dans le rapport sur l'UMC.